Signor Presidente, onorevoli colleghi, la spirale della crisi economica ha reso precaria la vita di milioni di cittadini europei. L'Italia ha pagato un prezzo altissimo in termini di perdita di posti di lavoro. Le ultime rilevazioni ISTAT declinano dati inquietanti tassi di disoccupazione giovanile che superano il 40 in un tasso di disoccupazione generale al 12

La creazione di nuovi posti di lavoro deve divenire la priorità assoluta per l'Italia e per l'Europa. Va messo in campo un grande piano di azione, un piano che preveda riforme di investimenti nell'edilizia sociale, nelle infrastrutture fisiche e digitali e nelle infrastrutture educative. Il governo italiano sta facendo il massimo per migliorare le condizioni del paese in chiave di sviluppo e creazione di nuovi posti di lavoro, ma è chiaro che serve il contributo decisivo dell'Europa. Occorre una politica economica più flessibile ed espansiva, che possa permettere al nostro paese di superare le difficoltà e contrastare in modo efficace povertà e disoccupazione.